Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete! Meine Kollegin Hedegaard, die Sie grüßen lässt, ist heute Abend zwingend verhindert.

Wir messen dem Ziel, die Erderwärmung auf globaler Ebene mit 2°C zu begrenzen, eine unverändert überragende Bedeutung zu.

Klar ist, es obliegt uns auch auf der Zeitachse 2020 bis 2050, weitere Zwischenetappen zu analysieren und weitere Zwischenziele zu definieren.

Sicherlich gibt es entlang der technischen Möglichkeiten, der wirtschaftlichen Auswirkungen, der finanziellen Veränderungen Argumente für höhere Werte.

Wir haben gesagt, dass Europa 30 umsetzt, wenn andere wesentliche Regionen der Welt denn das Klima ist global zu verbindlichen Vereinbarungen bereit sind. Wir sehen unverändert Chancen, zu verbindlichen Vereinbarungen oder Teilvereinbarungen zu kommen. Deswegen ist die Konditionierung 20 Europa alleine, 30 wenn es Partner gibt, namentlich die USA oder auch China.

Planungssicherheit für Industrie, Wirtschaft und Bürger auf der Grundlage der im letzten Jahr mit demokratischer Mehrheit beschlossenen 20 stand alone und 30 wenn andere relevante Partner verbindliche Vereinbarungen einzugehen bereit sind. Es wurde in einer Art Automatik gesagt, 20 CO 2 Reduktionsminderung, wenn jetzt die Effizienz kommt, sind rechnerisch 25 automatisch möglich.

Nur die Automatik dafür sehe ich nicht. Hätten wir in der Kommission, wir in der Europäischen Union die Energieeffizienz früher ernster genommen, wäre die Automatik vermutlich so nicht eingetreten. Dann die Frage der Güterabwägung Ökonomie und Ökologie. In der Tat sehe ich durch Innovation, gerade im Umweltbereich, erhebliche Chancen für Ingenieure, Techniker, für unterschiedlichste Wertschöpfung und damit für Arbeitsplätze. Wir sollten jeden dieser neuen Arbeitsplätze im Bereich Energie und Klimaschutz in Europa anstreben. Aber umgekehrt sollten wir keinen notwendigen Arbeitsplatz verlieren.

Die Welt sollte nicht mehr Aluminium und Stahl produzieren, als die Welt braucht.

Dann hätten wir falsch gewettet. Lieber 20 Emissionsreduktion, Erhalt der Arbeitsplätze, Erhalt der Wertschöpfung, Erhalt der Steuereinnahmen als Wegfall der Arbeitsplätze und ein gutes Gewissen in Europa, aber 100 Emission in Amerika oder Asien, dort der Arbeitsplatz und dort die entsprechende Steuereinnahme. Das ist ein ganz pragmatischer Ansatz, der trotzdem Ökologie und Ökonomie beachten will.

Dem kommen wir gerne nach. Wir bauen darauf, dass bis dahin in weiteren weltweiten Konferenzen Bewegung in anderen Regierungen der Welt, namentlich auch nach der Wahl im Spätherbst dieses Jahres in den USA, möglich wird. Abschließend will ich das Parlament ermutigen, uns weiter mit ihren sachkundigen Beiträgen zu unterstützen, uns auch gerne entsprechende Aufforderungen zu geben. Wir glauben, dass die Europäische Union unverändert auf einem guten Weg ist, und namentlich wollen wir sicherstellen durch Kontrollen und Transparenz, dass die 20 in jedem Fall erreicht werden und hier keine Fehlentwicklung in Europa eintreten kann. Im Herbst legen wir Ihnen unsere Überlegungen für die Novelle des ETS Systems vor. Wir werden deswegen, wie heute auch im Energieeffizienzvorschlag zugesagt, einen Bericht dazu vorlegen, ob die Effizienzsteigerung zu einer deutlichen Veränderung im CO 2 Markt führt. Gegebenenfalls werden wir hier Verknappungen prüfen müssen, damit das Thema des Emissionshandels ein marktwirtschaftliches, aber auch ein wirkungsvolles Instrument für CO 2 Emissionsminderung bleibt.